sagði enn fremur að enginn gæti reiknað með því að ríkisstjórnin gæti bjargað málum með töfrasprota ég held að ekkert okkar reikni með því hvorki við né almenningur í landinu en hins vegar tel ég að margt hefði mátt sjá fyrir einkum það sem tengist hér innlendum aðstæðum og mig langar aðeins að gera það að umtalsefni margir hafa orðið til þess bæði stjórnmálamenn hagfræðingar og fleiri að lýsa þenslu undanfarinna ára við eitt æðisgengið partí ég held að ég hafi síðast heyrt þessa líkingu í morgun á fundi efnahags og skattanefndar

sem hvarflaði að mér í morgun var athugasemd sem góð kona orðaði eitt sinn við mig og hún var ef timburmennirnir kæmu á undan fylliríinu drykkjum við örugglega öll dálítið minna við þurfum að horfast í augu við það að þessi samdráttur sem nú stendur yfir þarf ekki að koma á óvart ef við hefðum haft afleiðingarnar í huga hefði kannski margt verið gert öðruvísi lítum á ástandið eins og það er við göngum í gegnum samdráttarskeið sumir vilja kalla það kreppu aðrir ekki eins og hér hefur komið fram eins og formaður samfylkingarinnar segir skilmerkilega í viðskiptablaðinu í gær en hvaða orð háttvirts við veljum ástandinu liggja ákveðnar staðreyndir ljósar fyrir vaxandi vanskil hjá fyrirtækjum verðbólga í fimmtán prósent víðs fjarri yfirlýstu verðbólgumarkmiði seðlabankann upp á tvö og hálft prósent samdráttur í atvinnulífi fyrirtæki farin að grípa til fjöldauppsagna og þó að atvinnuleysið hér eiga þessar fjöldauppsagnir til dæmis eftir að koma inn í atvinnuleysistölur vextir háir heimili fyrirtæki og sveitarfélög gríðarlega skuldsett margumtalað góðæri og þensla nýttist ekki öllum hvað erum við að horfa á jú láglaunastéttir umönnunarstéttir sátu eftir í góðærinu á meðan þeir tekjuháu mökuðu krókinn með himinháum launum og kaupréttarsamningum og alls kyns tilfærslum forsendur kjarasamninga frá því í í vor eru brostnar ljósmæður eru á leiðinni í verkfall almenningur í landinu situr uppi með tuttugu prósent vexti fimmtán prósent verðbólgu síhækkandi lán síhækkandi matarreikning og margir mæta hverjum degi með kvíðahnút i maganum af ótta við að endar náist ekki saman ísskápurinn verði tómur um miðjan mánuð atvinnurekandinn fari á hausinn þegar ekki fást lengur lán hjá bönkunum enda hefur aðgangur að erlendu lánsfé verið lítill spáð er tvöföldun á atvinnuleysi fyrir árslok ég sumir kalla það bjartsýnisspár mér fannst vera kjaraskerðingartónn í hæstvirtur forsætisráðherra hér áðan þegar hann talaði um þjóðarsátt þegar rætt var um að forsendur kjarasamninga væru brostnar en ekki mætti rjúka til og fara að hækka lægstu launin það fannst mér vera kjaraskerðingartónn ég vil líka benda á

hundruð milljarða þá var samt talað um góðæri og látið eins og aldrei kæmi að skuldadögum við vöruðum við vaxandi skuldasöfnun forsætisráðherra talaði hér áðan um að íslenska hagkerfið væri vel í stakk búið til að takast á við samdráttinn en á flestum samanburðarmælikvörðum er ísland eitt skuldugasta hagkerfi meðal aðildarríkja efnahags og framfarastofnunarinnar og þá á ég einkum við skuldir heimila atvinnulífs og sveitarfélaga ríkissjóður er þar undanskilinn þetta hlýtur að vera eitt mikilvægasta viðfangsefni íslenskra efnahagsmála að stöðva þessa skuldasöfnun við vöruðum líka við áherslu á blinda stóriðjustefnu með ofvöxnum fjárfestingum fyrir íslenskan þjóðarbúskap en ruðningsáhrif stóriðjuframkvæmdanna og þeirra efnahagsskilyrða sem þær áttu drjúgan þátt í að skapa dró úr þrótti og nýsköpun á öðrum sviðum ýttu beinlínis úr landi umsvifum annarra útflutnings og samkeppnisgreina og í sumum tilfellum fyrirtækjum í heild sinni en hæstvirtur forsætisráðherra er samur við sig í stóriðjustefnunni þó að í ljós hafi komið til dæmis í nýrri skoðanakönnun sem háttvirtur þingmaður steingrímur j

benda á að ég held að gunnar hafi átt við hallgerði þegar hann nefndi þetta þannig að ekki held ég að njálu sé rök fyrir stóriðjustefnu ríkisstjórnarinnar við vöruðum við skattalækkunum fyrir fleiri tugi milljarða sem voru lögfestar langt fram í tímann komu einkum hátekjufólki fjármagnseigendum og stórfyrirtækjum til góða mögnuðu þenslu og juku misskiptingu veiktu undirstöður velferðarkerfisins við minntum auðvitað ítrekað á að byggja þyrfti upp gjaldeyrisvaraforðann og auðvitað fögnum við því að nú hafi skref verið stigin í þá átt við börðumst líka gegn atlögunni að íbúðalánasjóði á sínum tíma en hann hefur núna virkað sem öryggisventill á húsnæðismarkaði við töluðum einnig fyrir því að stjórnvöld beittu sér fyrir því að jafna kjörin endurskoða tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga innviðir samfélagsins grunnþjónustan og velferðarkerfi yrðu styrktir til að geta mætt niðursveiflunni háttvirtur þingmaður pétur h blöndal spurði hverjar væru okkar tillögur jú við lögðum fram ítarlegar tillögur í efnahagsmálum bæði í vor og núna á haustmánuðum og eins og ég segi við fögnum því að gjaldeyrisvaraforðinn hafi verði styrktur en það þarf að styrkja hann frekar þannig að hann sé í einhverju samræmi við stærð fjármálakerfisins og hluta þessa aukna gjaldeyrisforða þarf að leggja inn í se seðlabankann sem aukið eigið fé til að styrkja stöðu hans enn frekar þannig á að sýna í verki einbeittan vilja til að endurheimta trúverðugleika hagkerfisins stöðugleika krónunnar og skjóta stoðum undir traustan íslenskan þjóðarbúskap við lögðum einnig til höfðum lagt til að lög um seðlabankann yrðu endurskoðuð rætt hvort þessi verðlags og verðbólgumarkmið séu of þröng vandséð er að verðbólgumarkmið upp á tvö og hálft prósent sem næst ekki árum saman auki trúverðugleika peningamálastefnunnar við viljum endurskoða innra skipulag banka og við viljum að lagaumhverfi fjármálafyrirtækja verði endurskoðað með almannahagsmuni að leiðarljósi tekið verði á fákeppni og samtryggingu sem hefur fengið að hreiðra um sig óáreitt í fjármálakerfinu skoða möguleika á frekari sveiflujöfnunaraðgerðum í þjóðarbúskapnum til dæmis með stofnframkvæmdum á sviði samgangna og fjarskipta auk eflingar gjaldeyrisvaraforðans skapa skilyrði til að auka þjóðhagslegan sparnað sem er kominn undir tíu prósent af vergri landsframleiðslu og endurreisa þjóðhagsstofnun en það fannst mér vera í raun samhljómur um hér á síðasta þingi þegar efnahagsmál voru rædd að alþingi þyrfti öfluga þjóðhagsstofnun sem hefði undir alþingi til að hér væri hægt að taka ígrundaðar ákvarðanir á sviði efnahagsmál hið opinbera þarf að fjárfesta í innviðum íslensks samfélags öflugu velferðarkerfi eru besta sveiflujöfnunin góðar samgöngur greið fjarskipti öflugt mennta heilbrigðis og velferðarkerfi ásamt fjárfestingu í þekkingu rannsóknum nýsköpun og þróun er kjarninn sem á að byggja utan um þekkingin er nú eina auðlindin sem eykst með því að taka af henni og dreifa henni þannig að hún er auðvitað mikilvægasta fjárfestingin fyrir okkur og stærsta auðlindin ekki þær auðlindir sem gengið er á þessar svona fýsísku auðlindir landsins þetta er góð fjárfesting til langs tíma gerir ísland að góðu landi til að búa í samkeppnisfært út á við í anda þess sem best hefur tekist á norræna vísu jafnvel þó að slíkt átak í innviðum samfélagsins og velferðarkerfinu þýði tímabundinn hallarekstur og einhverjar lántökur ríkis og sveitarfélaga getur slíkt verið vel réttlætanlegt við þær aðstæður sem við stöndum nú frammi fyrir og komum til með að mæta á næstu missirum hér hefur verið rætt um þjóðarsátt en þjóðarsátt verður auðvitað aldrei byggð á því að þeir lægst launuðu borgi brúsann að umönnunarstéttir upp til hópa konur borgi brúsann eða að náttúrunni verði fórnað þjóðarsáttin þarf að snúast um að snúa af leið misskiptingar auka launajöfnuð efla velferðarkerfið deila skattbyrðinni á réttlátari hátt þannig að hátekjufólk og fjármagnseigendur fái tækifæri til að taka þátt í samneyslunni efla fjöla fjölbreytt atvinnulíf og byggist á því að við sitjum öll við sama borð hér hefur verið sagt að það var ljóst að þenslan hlaut að taka enda